Vanuit de Commissie ENVI nemen wij deze wet op de dierengezondheid uiterst serieus.

Dit verslag is de beste plek om dat tot uitdrukking te brengen. Ik ben overtuigd van het principe voorkomen is beter dan genezen. Waarom zoveel dieren onnodig ruimen bij uitbraak van een dierziekte en boeren met een ontzettend groot probleem opzadelen, als je zulke situaties ook kan voorkomen met preventief beleid? Bijvoorbeeld door opeenhoping van dieren in gebieden te ontmoedigen of door boeren die meer ruimte aan hun dieren geven te belonen en ze niet te dwingen tot intensieve veehouderij. Maar ook door het limiteren van eindeloze diertransporten. Hiermee kunnen wij het risico op het onnodig verspreiden van ziektes beperken. Massale ruiming mag alleen maar een laatste optie zijn. Dat wil niet zeggen dat we zomaar alle beesten preventief medicijnen moeten toedienen. Want het probleem van anti microbiële resistentie ligt op de loer en verantwoord beleid is dus noodzakelijk, en heel snel ook. Tot slot wil ik ook nog zeggen dat deze wetgeving ideaal is om traceerbaarheid van gekloonde dieren en hun nakomelingen in te bouwen. 90 van de klonen wordt dood geboren en de rest is voor een groot deel ziek. Dit onderwerp hoort dus wel degelijk in diergezondheidswetgeving thuis. Tegelijkertijd kan de consument dan geïnformeerd worden over het kloonproduct dat op zijn bord ligt. Twee vliegen in één klap, dat lijkt mij bijzonder efficiënt.